Monsieur le Président, ce budget 2011 est le premier budget de l'Union selon les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Nos rapporteurs ont fait un très bon travail au service des institutions européennes, et je les en remercie. Notre Parlement a su résister aux pressions qui voulaient imposer une austérité budgétaire au détriment de nos priorités, notamment en matière de développement durable.

En tant que député corse, j'apprécie ainsi que les crédits européens soient désormais ouverts aux langues menacées d'Europe, quel que soit leur statut dans leur État membre. Nous pensons aussi que ce budget de l'Union introduit des débats essentiels pour l'avenir de l'Europe. Le vote en faveur du budget 2011 est pour nous une première étape. Le travail du Parlement ne fait que commencer. Primo, pour faire vivre nos nouvelles compétences. La Commission, les chefs d'État ont reçu des signaux intéressants à cet égard, notamment à propos du projet ITER. Secundo, pour engager la réflexion, et donc le rapport de force, pour que nos ressources soient revalorisées lors des prochains cadres pluriannuels de financement

Ce budget 2011 introduit donc des débats de façon explicite, même si c'est par des inscriptions symboliques. À travers ce budget, le Parlement a pris la dimension de ses nouvelles responsabilités et il prépare des débats qui conditionnent l'avenir de l'Union.